Señora presidenta, el pasado 1 de junio una moción de censura echó del Gobierno de España a Mariano Rajoy. Los casos de corrupción en el PP español se habían acumulado, y había habido sentencia condenatoria. Hoy mismo ha habido otra en la que se dice que el PP ha delinquido. Un juez dictaminó hace meses que el PP era una organización criminal. Este ha sido el Gobierno que hasta ahora ha sido aplaudido casi con entusiasmo por las instituciones europeas cuando ha perseguido y encarcelado a dirigentes catalanes. La corrupción, el abandono de los refugiados están sumiendo a la Unión en un descrédito espectacular, mientras en España hay presos políticos y hay exiliados que son políticos electos o artistas o simples ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos.

O bien la Unión Europea reacciona, o bien sus lamentos contra las dictaduras y las injusticias en el mundo no serán más que alaridos cínicos de quienes comparten, pero no combaten, los principios antidemocráticos del fascismo y de la extrema derecha antidemocrática.